Herr Scholz, würden sie es auch als Fortschritt sehen, dass der Generalanwalt zusammen mit den Gewerkschaften jetzt eine Prioritätenliste zur Strafverfolgung von bisher nicht aufgeklärten Verbrechen vorgelegt hat? Würden sie es als Fortschritt sehen, dass aufgrund unserer Verhandlungen 380 zusätzliche Arbeitsinspektoren eingestellt werden, die mehr Besuche in den Betrieben machen und auch mehr Sanktionen verhängen? Würden sie es als Fortschritt sehen, dass eine unter Beteiligung der Gewerkschaften eingesetzt wird, und würden sie es auch als Fortschritt sehen, dass es eine neue Einheit Handel und Einhaltung von Menschenrechten gibt, unter Beteiligung ethnischer Gruppen, der Gewerkschaften und vieler anderer?